Er bestaat ook een wederzijdse afhankelijkheid tussen de Europese Unie en Rusland, zeker op het gebied van de handel en de energie.

De reden daarvoor is ook dat Rusland tot op heden enkel zijn eigen regels hanteerde en dat is vaak een bron van heel grote frustratie voor het Europese bedrijfsleven.

Laat mij daar nog twee opmerkingen bij maken.